Die Europäische Union muss dieses Abkommen nach innen und nach außen umsetzen und die aus dem Abkommen erwachsenen Verpflichtungen auch tatsächlich einhalten. Ich möchte im Namen des Europäischen Parlaments all denjenigen danken, die jahrelang für einen Erfolg der Pariser Konferenz gearbeitet haben. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, an diesem Tag hier im Hause Ihnen, Herr Kommissar Arias Cañete, für Ihre Arbeit an dieser Konferenz zu danken. Wir wissen, dass Sie dort intensiv gearbeitet haben! Ich möchte aber diesen Dank auch an den Rat weitergeben. Die luxemburgische Umweltministerin, Frau Dieschbourg, hat das wissen wir alle sehr intensiv als amtierende Ratspräsidentin mit der Kommission zusammengearbeitet. Ich glaube, ein großer Dank gilt der Exekutivsekretärin, Frau Figueres, aber auch dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, Herrn Ban Ki moon. Meine Damen und Herren, die französische Regierung als Gastgeberin dieser Veranstaltungen und als Organisatorin der Konferenz, hat Enormes geleistet. Ich habe heute Morgen, Ihr Einverständnis voraussetzend, dem Präsidenten der Klimakonferenz, dem französischen Außenminister Laurent Fabius, den Dank und den Glückwunsch des Europäischen Parlaments in einem persönlichen Gespräch übermittelt und habe ihn eingeladen, die Ergebnisse hier im Parlament vorzustellen, wenn er das möchte. Herr Fabius hat die Einladung angenommen und möchte im Januar zu den Ergebnissen der Konferenz zu uns sprechen. Noch einmal all denjenigen, auch Kolleginnen um Kollegen aus allen Fraktionen unseres Hauses, die auf der Konferenz anwesend waren und zu ihrem Erfolg mit beigetragen haben, einen herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch!